20 De aceea, aș dori să ne spuneți ce măsuri luăm pentru cetățenii Uniunii Europene, pentru păstrarea și crearea locurilor de muncă și mai ales pentru creșterea calității vieții acestora?